Señor Presidente, ante todo y sobre todo el Acuerdo con Irán es el triunfo de la diplomacia frente a la guerra y la violencia como método de resolución de los conflictos internacionales. Pone fin a 36 años de hostilidad entre Occidente e Irán, y evita que Irán se convierta en una potencia nuclear.

Tiene implicaciones en la zona más devastada del mundo, donde Irán es una potencia regional que tendrá capacidad de influencia ―o puede tenerla―, de estabilización, sobre todo en cuatro guerras civiles que estamos viendo cómo se suceden ―en Irak, lamentablemente en Libia, en Yemen o en Siria― y, además, tiene mucha influencia sobre dos importantes países, como son Palestina o Libia.